Domnule președinte, domnule comisar Hogan, producția ecologică este un subiect foarte actual. Sectorul agriculturii ecologice din Uniunea Europeană a dobândit o deosebită importanță în ultimii ani, înregistrându se o creștere constantă a suprafețelor agricole, a numărului de exploatații agricole și a operatorilor ecologici înregistrați în Uniune. Dezvoltarea durabilă a producției ecologice trebuie să se bazeze pe norme de producție robuste, transparente și armonizate la nivelul Uniunii Europene. Aceste produse trebuie să răspundă așteptărilor operatorilor, dar și ale consumatorilor în ceea ce privește siguranța și calitatea produselor, să țină cont de condițiile geografice și climatice variabile din Uniunea Europeană. Statele membre trebuie să încurajeze și să sprijine mai mult etichetarea ecologică prin luarea de măsuri în privința reducerii folosirii ambalajelor convenționale și promovarea utilizării materialelor de ambalaje reutilizabile, reciclabile sau biodegradabile.